Mit unserer Debatte über Menschenrechte setzen wir mehrfach Zeichen. Wir finden uns nicht ab mit den Verletzungen der Menschenwürde, mit dem Unrecht, mit der Verfolgung von Minderheiten.

Sie, Baroness Ashton, als Hohe Vertreterin der EU, haben beim EU China Dialog die Vorgänge um das Kloster Kirti sehr wohl angesprochen, die Belagerung, die Verschleppung an unbekannte Orte, die Folterungen.

Die Antwort der chinesischen Behörden war lapidar Die Mönche selbst trügen die Verantwortung für die sozialen Unruhen. Die massive Unterdrückung der tibetischen Kultur, Spiritualität, Sprache und der elementaren Überlebenschancen hat nicht nachgelassen.

Im Namen der Tibet Intergruppe unseres Hauses, der EVP und der großen Mehrheit der europäischen Volksvertreter möchte ich unsere jahrelange Forderung wiederholen Setzen Sie nach dem Vorbild des US Außenministeriums einen Sonderbeauftragten für Tibet ein. Oder ernennen Sie einen künftigen Koordinator für Menschenrechte, eine Persönlichkeit, welche Tibet sichtbar für die Öffentlichkeit betreut und Maßnahmen von Kommission und Rat koordiniert. Da es immer noch nicht zu spürbaren Verbesserungen der Lebensbedingungen gekommen ist, muss bei jedem Ihrer Treffen, Frau Vizepräsidentin, mit den Vertretern Chinas das Thema Tibet auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Tibeter, die seit Jahrzehnten unermessliches Leid erfahren haben, brauchen dieses Zeichen der Hoffnung und der europäischen Solidarität.